Señor Presidente, creo que es evidente que no podemos olvidar el contexto en el que nos encontramos para discutir este acuerdo, un contexto de crisis que en Europa afecta, sobre todo, a aquellos sectores más orientados a la exportación y, en México, está afectando de una forma muy específica a aquellos actores que sufren más las consecuencias de la desaceleración económica. Un acuerdo de esas características debería ser beneficioso para todas las partes, pero la experiencia que tenemos en estos momentos es que no siempre es así.

No digo que esto sea necesariamente malo, digo que tenemos que cuidarlo, que tenemos que ser muy conscientes de que esto puede tener consecuencias muy negativas. Pero, sobre todo, lo que es más preocupante es constatar esa obsesión liberalizadora que tienen algunos gobiernos y esa obsesión que está enmarcada en determinadas lógicas en este contexto, como, por ejemplo, el hecho de que, en el sector bancario, uno de los más importantes, uno de los que se ha demostrado que son fundamentales para afrontar esta crisis, en el caso de México, en estos momentos, el 90